Het klopt dat sociaaleconomische rechten ook onderdeel vormen van de mensenrechten.

In de arbeidswetgeving van Bangladesh zijn er hoge wettelijke drempels waardoor het voor werkgevers gemakkelijk is om werknemers te intimideren, te ontslaan en zelfs we weten ook van zaken te mishandelen. Daarnaast vallen de exportproductiezones niet onder het bestaande arbeidsrecht. Dat zou moeten veranderen, want het garanderen van een fatsoenlijk leven voor mannen en vrouwen die onze kleding maken, dat zou ons wat waard moeten zijn.